Poštovana podpredsjednice, djeca su oduvijek bila najranjivija skupina svakoga društva. Danas, trideset godina nakon donošenja Konvencije, ali u jednom svijetu ubrzanih tehnoloških i društvenih promjena, to je možda posebno vidljivo. I zato društvo ima posebnu ulogu u zaštiti najboljeg interesa djeteta, ali i u stvaranju pozitivnog okruženja u kojem će svako dijete biti moguće se razvijati kao cjelovita osoba. Stoga, i kao otac, prepoznajem važnu ulogu društva u podršci roditeljima. To uključuje i dodatna ulaganja u jaslice, vrtiće, škole, obrazovne i zdravstvene institucije, ali obiteljsko okruženje u velikoj mjeri određuje okolinu u kojoj se razvija dijete i zato je prije svega potrebno pomoći roditeljima, osobito u prvim najosjetljivijim mjesecima i godinama života. U modernom demokratskom društvu roditelji, a ne država, snose glavnu ulogu u odgoju djece. To znači i odgovornost, ali isto tako i pravo. A u svijetu u kojem su digitalne inovacije naš sastavni dio života, ne smijemo zaboraviti emocionalni, psihološki i društveni aspekt razvoja djeteta jer upravo je to ono što ni jedna tehnologija ne može nadomjestiti.